Ja, hvala. In pa hvala ministru tudi za iztočnico, da vam bom dal tudi postopkovni predlog, da se opravi razprava, ker kot ste sam rekel, pet minut plus tri minute je premalo, da se o tem pogovorimo, in, če bodo tudi poslanci za to, ne, opravimo širšo razpravo, sicer pa tako ali tako se lahko skliče, če bodo zavrnili, sejo Odbora za obrambo in tudi to, gospod minister, veste, da smo bili v naši stranki najbolj aktivni v prejšnjem mandatu glede stanja v Slovenski vojski. Zaenkrat nismo sklicali še nobene seje, tri mesece so mimo. Damo vam še tam nekje tri, štiri mesece, da vidimo kaj se bo dejansko naredilo s proračunom, z vašo strategijo, z nekaterimi konkretnimi ukrepi, potem pa lahko pričakujete politiko im in pa angažma iz naše stranke oziroma z moje strani konkretno ravno tako, kot je bil pri ministrici Katičevi, ve, koliko seveda ne bo prišlo do do, do stvari, ki bi seveda stanje izboljšale. In ravno, to, kar ste rekel, ja, danes sva bila oba tam, spoznala sva se z opremo, z žalostjo oba ugotovila, da je praktično neki zadnji, omembe vreden nakup, tudi za JRKBO, takrat it, iz časa prve Janševe vlade, ko ste bil prvič minister. Sicer sva pa tam gledala spajke, ki jim v roku leta, dveh preteče življenjska doba. Gledala sva igle, kar pomeni, ki jih imamo že od osamosvojitve naprej, kar pomeni, da je naša protizračna obramba maksimalno tam do šest, sedem kilometrov, nadmorske višine. Videla sva statične havbice, ki so lahko tarča in jih žal za neko resno bojevanje ne moremo uporabljati in pa neko osebno opremo. Tako da minister mene predvsem zanima, sam ste dejal, kaj vse bo potrebno. Na kakšen način nameravate, privabiti, nove kadre v Slovensko vojsko, predvsem pa me zanima od, obrambnega proračuna, ki si ga obetamo, zdaj jaz resnično si želim, da bo ena cela ena odstotka BDP-ja do, za naslednje leto, ne šele dva trinajst. Ali boste že v naslednjem letu in v kateri smeri uredili SPIZ, kar se vojske tiče, plače? In pa beneficije?